forseti íslands hefur gefið út svohljóðandi bréf forseti íslands gerir kunnugt ég hefi ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra að alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda þriðjudaginn annan september klukkan þrettán þrjátíu gert í reykjavík fimmtánda ágúst tvö þúsund og átta ólafur ragnar grímsson geir h haarde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 framhaldsfundir alþingis hefjast því nú á ný ég býð hæstvirtan forseta háttvirtir alþingismenn og starfsmenn þingsins alla velkomna til þingstarfa og læt í ljós þá ósk og von að störf okkar megi verða landi og lýð til blessunar